Acest raport este o dovadă cu privire la rolul pozitiv al Parlamentului, pentru că o serie de amendamente, care vizau în principal principiul proporționalității, au fost adoptate de Parlament și, în felul acesta, s a reușit atenuarea unei propuneri fundamental greșite pe care Comisia Europeană a făcut o în acest moment.